Soziale Investitionen sind ein Schlüsselelement, um wieder auf den Pfad des Wachstums und der Beschäftigung zu gelangen.

Ich möchte nur ein konkretes Thema herausgreifen, das aber umso entscheidender ist, nämlich den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Ein Sozialinvestitionspakt kann dazu beitragen, dass jungen Menschen in Europa wieder bessere Perspektiven gegeben werden und eine verlorene Generation verhindert wird. Dazu reicht es aber nicht, diesen Pakt abseits der anderen Politiken zu führen.

Schließlich kann man Sozialpolitik nicht von anderen Politiken trennen und schon gar nicht von der Wirtschaftspolitik.

Gute, engagierte Ziele, die jedoch vor sich hindümpeln, weil es eben keinen ausreichenden Kontrollmechanismus gibt.